del leader dell'opposizione Kem Sokha è l'ennesimo arresto di esponenti dell'opposizione nel paese mentre, nel frattempo, il bavaglio nei confronti dei media indipendenti continua a essere sempre più stretto. Denunciamo anche i fenomeni di accaparramento dei terreni in questo momento incentivati dal governo e reiteriamo il nostro appello affinché cambi totalmente il clima nei confronti dell'opposizione e nei confronti della società civile per permettere che le future elezioni politiche si svolgano in modo democratico. Invitiamo infine l'Alto rappresentante e il SEAE a valutare, se ce ne saranno le condizioni, di inviare una missione di osservazione affinché possa essere d'incoraggiamento nei confronti dell'opposizione cambogiana,